Señor Presidente, la ciudadanía de la Unión Europea debería tener la oportunidad de opinar sobre el ajuste económico y todo el ajuste presupuestario que se está haciendo en la Unión Europea, un ajuste depredador en el modelo social y en la propia democracia. España es el primer país que ha realizado una reforma constitucional exprés, sin someter a referéndum esa reforma y rompiendo el consenso constitucional que tanto trabajo costó realizar en 1977, después de la dictadura de Franco. Creo que ha llegado el momento de dar la palabra al pueblo de la Unión Europea y someter a referéndum consultivo y vinculante todo este ajuste económico, que se lleva por delante muchas cosas el modelo social europeo y la democracia directa que están reclamando los ciudadanos y ciudadanas en la calle, ocupando plazas y pidiendo que se les dé la oportunidad de opinar y de decidir.